Signora Presidente, onorevoli colleghi, quest'estate al Sud, nel mio campo di zafferano in Italia, mentre in pieno agosto gli aranci erano ancora eccezionalmente in fiore, già coglievo broccoletti spontanei in anticipo di mesi. Perché racconto ciò? Diversi anni fa non avremmo mai pensato di finire qui e di avere tali responsabilità apprendevamo del cambiamento climatico. Un tempo ormai lontano. Siamo seduti qui da anni, comodi, a discutere, mentre fuori questo cambiamento è una grave realtà. Miete vittime, scatena conflitti per le risorse, incrementa i flussi migratori. È una tempesta perfetta, sociale ed energetica, climatica ed economica, che non è ancora compresa né accettata. Ci preoccupiamo più del mercato e del default delle banche che del caos dei sistemi naturali da cui dipendiamo. Molto presto, le medesime soluzioni estreme che oggi appaiono politicamente impraticabili, economicamente impraticabili, diverranno l'unica via d'uscita per tutti.